2014. Înaintea începerii unui nou cadru financiar este necesar să facem un bilanț referitor la angajamentele europene, la eficacitatea acțiunii bugetare, să marcăm ca parlament recent ales orientările pe care le dorim pentru următorii șapte ani. Vreau să folosim toate marjele financiare pe care le avem pentru a demonstra că Europa are o strategie în domenii de interes pentru cetățenii europeni.

Europenii sunt tot mai preocupați de protejarea mediului și așteaptă de la noi măsuri în acest sens. Răspunsul nostru trebuie să asigure o direcție strategică spre o dezvoltare tehnologică inovativă respectând mediul. Spre această direcție trebuie să angajăm economia europeană, mereu însă atenți să menținem economia competitivă, să pregătim pe etape tranziția energetică, atenți și la criteriile de repartizare a fondurilor.

Se pot număra pe degete proiectele care s au încadrat, de exemplu, în România, la criteriul de excelență.

Trebuie să construim dispozitivele financiare cu responsabilitate, generând echilibrul continental și nu riscând noi dezechilibre. Insist cu această ocazie să întărim liniile bugetare de asistență tehnică, linii care și au dovedit eficiența, pentru care am depus amendamente. Trebuie să constatăm că expertiza este în cea mai mare parte localizată în centrele mari europene, că avem un fenomen de brain drain de la est spre vest și trebuie să compensăm la nivel european incapacitatea de a implementa proiecte în țările Europei Centrale și de Est. Aș mai adăuga, în încheiere, că tot mai mulți cetățeni europeni își doresc ca Europa să fie intransigentă în materie de cheltuire a banilor publici. Există mari așteptări de la noi instituția Parchetului European. Vă propun, așa cum am menționat într un amendament, să acordăm mijloace financiare rezonabile pentru ca această instituție să devină funcțională încă de anul viitor.